Ich denke, wenn Sie aneinander Fragen haben, dann können Sie das innerhalb der Fraktion machen, aber hier im Plenum sind blaue Karten dazu da, den Kolleginnen und Kollegen der anderen Fraktionen Fragen zu stellen.